Het overkwam onderzoeksjournalist Afgan Mukhtarli, die 2 weken geleden onder valse voorwendselen werd opgepakt en nu uitzicht heeft op een langdurig politiek gemotiveerd proces in Azerbeidzjan. De situatie past in een reeks zorgwekkende ontwikkelingen, waarbij de regering in Bakoe critici het zwijgen oplegt, van verzonnen strafbare feiten tot onderdrukkende wetgeving en bureaucratische regels voor maatschappelijke organisaties. Het resultaat? Vandaag de dag zitten ruim 100 politieke gevangenen vast zonder uitzicht op ook maar iets wat op een eerlijk proces lijkt. Maar de repressie kent nu een nieuwe fase. Nu zijn ook politieke vluchtelingen in buurlanden kennelijk niet meer veilig.

Daarom moet dit ook tot op de bodem worden uitgezocht. Het maakt namelijk dat honderden Azerbeidzjanen die in ballingschap in Georgië leven, zich plotsklaps zorgen moeten maken over hun veiligheid.